Madame la Vice présidente, conformément aux règles de notre assemblée, je demande officiellement que le rapport soit renvoyé en commission et qu'il soit à la base des négociations interinstitutionnelles.